Mir scheint, das ist wirklich ein europäisches Problem. Alle und wir hören das ja aus verschiedenen Ländern kennen die Fälle. Ich selbst habe einen ganzen Stapel solcher Fälle vorliegen, und ich gestehe, auch ich würde auf die meisten hereinfallen. Das Problem ist, wir haben hier schon mehrfach darüber diskutiert, wir haben die Richtlinie 2614, wir haben im Jahr 2008 im Petitionsausschuss die Sache diskutiert und haben sie hier im Plenum verhandelt, und das Problem besteht fort, es ist eher sogar größer geworden. Herr Oettinger, ich habe gehört, was Sie zu Beginn gesagt haben, und ich habe den Eindruck, das Problem ist bei Ihnen angekommen.

Ich möchte Sie bitten, nehmen Sie das Problem ernst.